zmniejszył emisję o 18, a w skali globalnej emisje wzrosły aż o połowę. W stawianych sobie celach do roku 2030 Unia Europejska nie powinna jednostronnie wspierać polityki klimatycznej i dalszego zwiększenia celów redukcyjnych. Działania powinny koncentrować się na zapewnieniu równowagi pomiędzy polityką przemysłową, klimatyczną i energetyczną. Obserwowany dziś prymat polityki klimatycznej nad przemysłową zagraża realizacji celów tej ostatniej i powoduje, że redukcje emisji z terytoriów krajów Unii osiągane są kosztem pozycji konkurencyjnej europejskiego przemysłu oraz wysokiej ceny energii. Dlatego w swoim stanowisku powinniśmy odejść od proponowanych trzech niezależnych